Aceasta poate reprezenta un exemplu pentru statele din regiune privind perspectivele de aderare în contextul respectării criteriilor și condiționalităților de aderare. Sunt de apreciat progresele înregistrate privind reforma internă, așa cum se arată și în raportul de progres pentru